og bjóða nýja velkomna sérstaklega vil ég þakka rögnu árnadóttur fyrir meiri fagmennsku í starfi en við eigum að venjast við vorum ekki alltaf sammála en það skipti ekki máli því að ég treysti henni og það er það sem skiptir mestu máli við formönnum stjórnarflokkanna blasti ákveðinn vandi það er alveg ljóst við höfum heyrt því fleygt að vandinn felist einkum í því að hluti þingmanna annars stjórnarflokksins hlýði ekki kröfum forustunnar ég held að það sé ekki rétt greining á vandamálinu ég held að vandinn felist í því að oddvitar stjórnarflokkanna hlusta ekki þeir hlusta hvorki á þingmenn sína grasrótina í flokkunum sínum né hjartsláttinn í þjóðfélaginu lausnin á þeim vanda er hvorki kattasmölun né leikur með ráðherrastólana skýrsla rannsóknarnefndar alþingis sýnir okkur svo glöggt hve hættulegt það er þegar völdin safnast á herðar tveggja stjórnmálamanna oddvita flokkanna þeir einangrast og missa tengslin við veruleikann frú forseti við erum í miðju hruni það hriktir í öllum helstu valdastofnunum samfélagsins fyrst hrundi fjármálakerfið alþingi er rúið trausti stjórnmálaflokkarnir eru að molna og meira að segja þ þjóðkirkjan er komin að fótum fram við erum enn stödd í auga stormsins umbreytingarferli sem þetta er erfitt og það er á ábyrgð okkar allra að móta ásættanlegt samfélag það verk er ekki einungis á borði ríkisstjórnarinnar eða alþingis það er á ábyrgð allra landsmanna stjórnmálin eiga ekki að vera einkamál stjórnmálamanna þau koma okkur öllum við ég vil minna á það að því að vera borgari fylgja ekki einungis réttindi heldur líka skyldur það er á ábyrgð okkar allra að standa varð um velferðarkerfið menntun barnanna okkar náttúru landsins og allt það góða sem íslenskt samfélag hefur upp á að bjóða það er líka á ábyrgð borgaranna að bera burt fúnar spýtur hvar sem þær leynast frú forseti forsætisráðherra var tíðrætt um meintan árangur í efnahagslífinu í ræðu sinni þó blasir við að skuldamál íslenskra heimila og fyrirtækja eru enn óleyst og óvissan ein fram undan þrátt fyrir margvíslegar lengingar í hengingarólum vandamálin hverfa nefnilega ekki þótt þau séu látin bíða þau eiga það hins vegar til að vaxa ég vek athygli á því að nú í haust rennur út frestur á uppboðum á heimilum fjölmargra landsmanna ríkisstjórnin hefur lofað hinum raunverulega landstjóra alþjóðagjaldeyrissjóðnum því að ekki komi til frekari frestunar mörg heimili eru að fara í þrot vegna lánasamninga sem nú hafa verið dæmdir ólöglegir væri ekki rétt að reyna að vinda ofan af þessari vitleysu áður en lengra er haldið ætlum við að líða það að fólk verði gert gjaldþrota áfram vegna ólöglegra lána frú forseti mig dreymir um að búa í samfélagi þar sem réttlæti ríkir hér verður þó ekkert réttlæti fyrr en skuldir heimilanna verða leiðréttar og hér verður ekkert réttlæti fyrr en almannahagsmunir verða teknir fram fyrir sérhagsmuni ekki bara stundum